Die Digitalisierung der Wirtschaft ist wesentlich, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas im internationalen Kontext zu steigern und Beschäftigung zu schaffen.

Tatenlosigkeit, das heißt keine digitale Strategie, wird dazu führen, dass Europa zurückfällt.

Europa hat in den letzten Jahren hier sehr stark an Tempo verloren, die Wettbewerbsfähigkeit wurde eingebüßt.

Investitionen in eine robuste Infrastruktur, das heißt Breitbandausbau als Schlüsseltechnologie für das industrielle Internet, Fokussierung auf FE und Innovation, insbesondere Festsetzung des 5G Standards, Investitionen in Bildung, neue Curricula für IT Experten, Festsetzung industrieller Standards und eine europäische Cloud.